breyting á lögum númer sjötíu og níu tuttugasta og sjötta maí nítján hundruð níutíu og sjö um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands í þessu frumvarpi er lagt til gerðar verði tvær breytingar á lögunum fyrri breytingin lýtur að því að kveða með skýrum hætti á um heimild til að samræma reglur um nýtingu á íslenskum deilistofnum hvort sem veiðar fara fram í íslenskri fiskveiðilögsögu eða utan hennar jafnframt verði heimilt að skilgreina nákvæmar með hliðsjón af veiðisvæði veiðarfæri eða tíma hvenær um veiðar úr tilteknum deilistofni telst vera að ræða síðari breytingin miðar að því að styrkja heimildir ráðherra til að friða viðkvæm hafsvæði í því skyni að vernda fyrst og fremst hafsbotninn sjálfan og það líf sem á honum þrífst um stjórn veiða hér við land gilda að meginefni lög númer hundrað og sextán tvö þúsund og sex um stjórn fiskveiða lög númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar lög númer sjötíu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands og lög númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex um fiskveiðar utan lögsögu íslands á grundvelli þessara laga eru settar ýmsar reglur um veiðar íslenskra skipa til dæmis veiðarfæri veiðisvæði meðferð og nýtingu afla og atriði sem lúta að eftirliti með nýtingu þeirra

nytjastofnum innan fiskveiðilandhelgi íslands en lög númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex um fiskveiðar utan lögsögu íslands taka til veiða íslenskra skipa utan fiskveiðilögsögunnar í athugasemd við fimmtu grein frumvarpsins sem varð að lögum númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex um veiðar utan lögsögu íslands segir að ákvæði laga um stjórn fiskveiða gildi eftir því sem við geti átt um veiðar íslenskra skipa utan íslensku lögsögunnar úr íslenskum deilistofnum það er stofnum sem veiðast bæði innan og utan lögsögumarkanna þar sem mjög æskilegt er að samræmd stjórn gildi um veiðar úr deilistofnum hvort sem þær fara fram innan eða utan lögsögu þannig hafi þessu verið varið með nýtingu loðnustofnsins fram til þessa

ofangreind tilvísun í fimmtu grein laga númer hundrað fimmtíu og eitt nítján hundruð níutíu og sex um fiskveiðar utan lögsögu íslands í lög um stjórn fiskveiða leggur að vísu meginreglur í þessu efni en hins vegar er það svo að ýmsar reglur um veiðar og nýtingu deilistofna eru settar með stoð í lögum númer sjötíu og níu nítján hundruð níutíu og sjö um veiðar í fiskveiðilandhelgi íslands og lögum númer fimmtíu og sjö nítján hundruð níutíu og sex um umgengni um nytjastofna sjávar þess vegna þykir rétt að kveða með ótvíræðum hætti á um að heimilt sé að tryggja samræmingu reglna um veiðar úr íslenskum deilistofnum þannig að ekki gildi mismunandi reglur eftir því hvort veiðar fari fram innan eða utan fiskveiðilandhelginnar og miðar fyrri málsliður greinarinnar að því í seinni málslið fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að heimilt sé að ákveða að afli sem fæst á ákveðnu svæði tilteknum tíma eða í ákveðna gerð veiðarfæra skuli teljast til tiltekins deilistofns eins og áður segir þá eru deilistofnar þeir stofnar sem veiðast innan og utan lögsögunnar nokkuð er breytilegt hvar þeir veiðast innan lögsögunnar og í hve miklum mæli má í þessu sambandi nefna til dæmis kolmunna úthafskarfa og loðnu þess vegna er nauðsynlegt að hafa heimild til að skilgreina veiðisvæði hverju sinni og jafnframt hafa möguleika til þess að líta til tíma og veiðarfæra í þessu sambandi í október tvö þúsund og fjögur skipaði þáv sjávarútvegsráðherra nefnd til að kanna forsendur fyrir friðun viðkvæmra hafsvæða nefndin skilaði tillögum sínum í lok maí tvö þúsund og fimm nefndin skoðaði þau friðunarsvæði sem hafa verið sett hér við land og forsendur þeirra má almennt segja að flest friðunarsvæði í fiskveiðilandhelgi íslands séu sett með heimild í níundu grein laga númer sjötíu og níu nítján hundruð níutíu og sjö en tveir fyrstu málsliðir fyrstu málsgrein hennar hljóða svo ráðherra skal gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að sporna við því að stundaðar séu veiðar sem skaðlegar geta talist með tilliti til hagkvæmrar nýtingar nytjastofna getur ráðherra með reglugerð meðal annars ákveðið sérstök friðunarsvæði þar sem veiðar með tilteknum veiðarfærum eru bannaðar nefndin taldi að friðun svæða hefði fyrst og fremst verið beitt til að ná sértækum markmiðum í fiskvernd eins og til dæmis verndun hrygningarfisks eða ungfisks á undanförnum árum hefði athyglin beinst í ríkari mæli að hafsbotninum sjálfum og lagði nefndin því til í skýrslu sinni að breytingar yrðu gerðar á heimild ráðherra þannig að verndun hafsbotnsins fengi meira vægi og rúmaðist betur innan lagaheimildarinnar með því móti mundi hún endurspegla skýrar markmið og inntak friðunar viðkvæmra hafsvæða breyting sú sem lögð er til í a lið fyrstu grein er í samræmi við þessa tillögu nefndarinnar með breytingu þeirri sem lagt er til að gerð verði með breytingartillögu hér í frumvarpinu er aðeins verið að árétta að unnt er að láta friðun taka til allra veiða þannig að ekki þurfi að telja þær allar upp í reglugerð ef bannið á að vera altækt ég legg svo til að þessu máli verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtur sjávarútvegsnefndar